virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þá skýrslu sem hér hefur verið flutt um störf ríkisstjórnarinnar þar sem farið var yfir verkefni sem unnið hefur verið að í einstökum ráðuneytum aðgerðir sem til bæði skamms tíma og langs tíma eru líklegar til þess að brjótast út úr þeirri stöðu sem við búum við í dag ég tek eftir því að það á sér stað tiltölulega lítil umræða hér í upphafi umræðunnar um stöðu ríkissjóðs

því miður er það ekki svo viðskilnaður fyrri ríkisstjórnar er ekki sá sem að var stefnt það er ekki svo þó að fjárlög hafi verið samþykkt með um það bil þrjú milljarða halla stefnir í rúmlega þrjátíu milljarða halla á yfirstandandi ári hér er búið að klifað á því aftur og aftur að ríkisstjórnin sem tók við í vor hafi byrjað á því að skemma tekjustofna ríkisins heyr á endemi fjárfestingaráætlun að hún hafi verið vel fjármögnuð

tökum bara það dæmi eitt og sér þar sem átti að byggja á tekjum sem áttu að koma einhvern tímann í framtíðinni sem aldrei skiluðu sér á síðasta kjörtímabili eignasölu sem var óraunhæf og aldrei gekk eftir arði sem aldrei kom en það var auðvitað létt verk að setja saman áætlunina og ráðstafa henni inn á kjörtímabilið sem nú er rétt nýhafið og koma svo hér og segja hvers vegna er ekki staðið við það sem við höfum tiltölulega nýlega ákveðið veiðigjaldið ja hvert hefur veiðigjaldið verið undanfarin ár er veiðigjaldið sem ríkisstjórnin hefur nú ákveðið fyrir næsta ár langt frá því sem fyrri ríkisstjórn hafði ákveðið ég hvet þingmann til að líta á svar sem ég hef nú dreift hér á þinginu við fyrirspurn tveggja þingmanna um nákvæmlega það efni fyrri ríkisstjórn tók ekki nema rétt um tíu milljarða á ári síðastliðin tvö ár það er nákvæmlega sama talan og nýja ríkisstjórnin er að taka í veiðigjald en menn höfðu uppi áform um að fara miklu hærra vissulega hafði fyrrverandi fjármálaráðherra áform um að fara upp í tuttugu og fimm milljarða á sínum tíma en var rekinn aftur með það hér í þinginu á næsta ári átti vissulega að fara upp fyrir sextán milljarða en það gerði ríkisstjórnin hins vegar aldrei hún skildi við það mál þannig að lögin voru óframkvæmanleg þannig að á næsta ári eru nákvæmlega sömu veiðigjöld tekin af þessari ríkisstjórn og hafa verið tekin síðustu tvö árin það er ágætt að hafa þetta í huga þegar menn tala um það að nýja ríkisstjórnin sé að kasta frá sér tekjustofnunum staðreynd málsins er sú að útgerðin í landinu hefur líklega aldrei greitt hærri gjöld og skatta en einmitt í dag

aldrei áður þetta er grundvallaratriði ef menn vilja fara út í fyrstu ráðstafanir ríkisstjórnarinnar að gera sér grein fyrir þessu en eitt mikilvægasta verkefni nýrrar ríkisstjórnar er að eyða pólitískri óvissu um það með hvaða hætti við ætlum að standa að stjórn fiskveiða til framtíðar pólitískri óvissu um það með hvaða hætti stjórnvöld hyggjast styðja við áform um iðnaðaruppbyggingu í landinu sama á hvaða sviði það er sannarlega eru tækifærin eins og hér hefur aðeins verið komið inn á til þess að byggja upp iðnað á nýjum sviðum sviðum sem tengjast tækni nútímans og þess sem mun gerast í framtíðinni og fyrirsjáanlegt er ég nefni sem dæmi að gagnamagnið um strengina sem liggja til íslands frá einstökum viðskiptamönnum hefur náð því að fara yfir heildarnotkun okkar allra íslendinga einn viðskiptavinur í gagnaveri flytur um strenginn til íslands meira gagnamagn en ísland allt að öðru leyti sem sýnir okkur hvaða tækifæri geta legið til dæmis í þeim iðnaði og sannarlega mun ríkisstjórnin styðja við uppbyggingu á því sviði eins og öllum öðrum sviðum þar sem við getum ýtt undir þekkingariðnaðinn nýtingu tækninnar og eflingu menntunar á þeim sviðum sem atvinnulífið mun kalla eftir á komandi árum allt verður þetta að haldast í hendur við þá stöðu sem við horfum upp á í opinberum fjármálum staða sveitarfélaganna hefur verið tiltölulega veik þau keppast nú við að greiða skuldir sínar og hafa lítið verið að fjárfesta undanfarin ár ríkið hefur óskaplega lítið verið að fjárfesta og fyrri ríkisstjórn ákvað að draga fyrst og fremst úr fjárfestingunni til þess að verja samneysluna hér hafa menn sagt að það verði ekki meira skorið niður við getum tekið undir það á sumum sviðum erum við komin alveg inn að beini í heilbrigðisþjónustu hyggst ný ríkisstjórn reyna að sækja fram verja grunnstoðirnar það blasir við okkur öllum og við þurfum ekkert að skipta okkur upp í flokka til að geta tekið umræðuna um það hvernig við viljum gera betur í heilbrigðismálunum við erum hins vegar þeirrar skoðunar að það sé hægt að gera kerfisbreytingar til að ná betri nýtingu á skattfé borgaranna það skiptir máli með hvaða hætti við notum þá takmörkuðu fjármuni sem við höfum úr að spila nú þegar er hér í framsögu forsætisráðherra búið að vísa í fjölmörg dæmi um mál ekki bara á heilbrigðissviðinu heldur í fleiri ráðuneytum þar sem ný ríkisstjórn hyggst með því að gera kerfisbreytingar ná fram meira hagræði og betri þjónustu til lengri tíma þannig að við getum betur mætt væntingum fólksins í landinu og byggt hér betra samfélag með þeim fjármunum sem við höfum úr að spila sem eru eins og ég segi takmarkaðir aftur að stöðu ríkissjóðs um þrjátíu milljarða halli á þessu ári það er það sem mér sýnist að blasi við sú er bara staðan að hluta til vegna ákvarðana sem teknar hafa verið eftir að fjárlög höfðu verið samþykkt og við höfum fengið í fangið og þurfum sumar hverjar að taka til endurskoðunar að hluta til vegna þess að hagvöxturinn hefur verið veikari en við vonuðumst til ég held að enginn hafi það sem sérstakt markmið að sjá hagvöxtinn hér lágan en hann hefur verið lágur eftirspurn í samfélaginu er óskaplega takmörkuð það er sama hvort við horfum til einkaaðila eða atvinnulífsins eftirspurnin hefur verið óskaplega lítil fjárfesting á fyrstu sex mánuðum ársins tvö þúsund og þrettán dróst saman um þrettán prósent að raungildi borið saman við fyrstu sex mánuði ársins tvö þúsund og tólf þrettán prósent samdráttur að raungildi í fjárfestingum þetta er samdráttur sem bætist við annan samdrátt sem hefur verið undanfarin ár fjárfestingarstigið í landinu er algerlega óviðunandi þess vegna er það eitt af forgangsverkefnum nýrrar ríkisstjórnar að grípa til aðgerða sem geta laðað fram nýja fjárfestingu í atvinnulífinu fjárfestingu sem mun skila verðmætari störfum aukinni framleiðni og færa okkur framar í samkeppnishæfni borið saman við aðrar þjóðir þar er af mörgu að taka það mun þurfa aukna fjárfestingu í grunnatvinnugreinunum ég verð að segja að það eru mér alltaf mikil vonbrigði þegar þingmenn koma hér upp og tala til gömlu atvinnugreinanna eins og það sé eitthvað sem við getum verið án gömlu rótgrónu atvinnugreinanna sem við höfum byggt ísland upp á og er að skila okkur mestri verðmætasköpun einmitt í dag ég tel að við eigum að byggja á þeim stoðum nýjar greinar og sannarlega verður svigrúm fyrir nýja tækni og ný svið sumt af því er nokkuð sem ég get ekki einu sinni látið mér detta í hug að geti orðið til á íslandi en unga kynslóðin mun finna út úr því hvernig ný tækni og nýir heimar til dæmis

geta fært okkur ný tækifæri hingað heim til íslands það þarf ekki að gerast með því að við hverfum frá verðmætasköpun í hefðbundnum greinum þvert á móti þetta styður allt hvert annað það er lykillinn að því að við getum lokað fjárlagagatinu og byrjað uppgreiðslu skulda það sem slær mann þegar maður sökkvir sér ofan í tölur um fjármál ríkisins er hversu hár vaxtakostnaðurinn er orðinn og hann mun ekkert minnka fyrr en við erum farin að skila afgangi á fjárlögum menn geta talað sig hása hér úr þessum stól um það hvernig við eigum að verja meira fé til hinna ýmsu samfélagssviða allt frá skólum yfir í heilbrigðiskerfi og allt þar á milli inn í samkeppnissjóði af hverju tagi

framhaldinu að greiða niður skuldir munum við á endanum rekast á vegg og þá munu menn upplifa það sem í daglegu tali er kallað hrun það er það sem gerist

við ætlum á sama tíma að vinna að því að loka fjárlagagatinu lækka skuldabyrði ríkisins og þar með vaxtakostnað þess örva fjárfestingu og byggja þannig undir getu okkar til að gera betur á þeim sviðum sem ég held að við séum langflest sammála um þvert á alla flokka að við þurfum að styrkja á heilbrigðissviðinu

í stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki í því að gera ísland að frambærilegum ef ekki bara hreinlega frábærum fjárfestingarkosti fyrir erlenda aðila við vitum að það eru hindranir á veginum en við getum vel ráðist á þær höftin hafa verið nefnd hér til sögunnar og já svo sannarlega eru þau hrikalegt efnahagslegt vandamál ég vil meina að gjaldeyrishöftin séu líklega stærsta einstaka efnahagsvandamál okkar um þessar mundir en ég tel að það sé leysanlegt vandamál það er leysanlegt ekki síst vegna þess að það eru svo stórir hagsmunir hjá öllum þeim sem málið varðar hjá þeim sem eiga eignir í þrotabúum hjá þeim sem eiga hér aflandskrónur í landinu hjá þeim sem eiga kröfur á íslensk fyrirtæki sem fyrirsjáanlega munu lenda í vanda með að

og hjá samfélaginu öllu til þess að tryggja að við byggjum hér upp nýja framtíðarsýn fyrir landið þannig að hægt verði að afnema höftin án þess að það myndist um leið innlendur þrýstingur þegar við erum búin að leysa öll hin verkefnin hagsmunirnir eru svo stórir og ég leyfi mér nú bara að beina orðum mínum til kröfuhafa í þrotabú hinna föllnu banka þar eru hagsmunir upp á á þriðja þúsund milljarða menn geta bara rétt gert sér í hugarlund hversu stórir fjárhagslegir hagsmunir eru þar að farsællega úr þessu leysist þannig að hægt sé að veita aðgang að eignunum í þeim mæli sem raunhæft er þegar tekið hefur verið tillit til greiðslujafnaðar íslendinga til framtíðar án þess að krónan lendi í frjálsu falli ég tek undir með þeim sem í umræðunni hafa nefnt kjarasamninga sem gríðarlega mikilvægt mál í þessu heildarsamhengi efnahagsmálanna kjarasamningarnir sem fram undan eru bæði á almenna markaðnum og opinbera markaðnum geta gegnt lykilhlutverki í því að styðja við þann efnahagslega bata sem við öll viljum sjá við viljum að sjálfsögðu sjá meiri stöðugleika við viljum sjá hægan en ákveðinn vöxt vöxt sem er sjálfbær og er studdur af raunhæfri verðmætasköpun í landinu þegar menn taka út of miklar kjarabætur á skömmum tíma munu menn að öllum líkindum þurfa að skila þeim aftur fyrr en varir kannski er það einmitt það sem gerðist hér í aðdraganda þess að íslensku bankarnir féllu við höfum tekið út of mikil verðmæti af reikningi framtíðarinnar hér hafa komið til umræðu eftirlitsstofnanir því er haldið fram að ný ríkisstjórn hyggist ráðast sérstaklega gegn þeim ég hef tekið eftir því í umræðu í fjölmiðlum undanfarna dag það er af og frá að það standi til að kippa stoðunum undan mikilvægum eftirlitsstofnunum í landinu það er af og frá hins vegar er það svo að margar eftirlitsstofnanir voru styrktar mjög verulega beinlínis í þeim tilgangi að taka á þeim atburðum sem hér urðu haustið tvö þúsund og átta þær þurfti að styrkja til þess bæði að rannsaka mál og endurskoða verklag og ferla lög og reglur tímabundið nú er árið tvö þúsund og þrettán

það er ekki umræða sem snýst um það að kippa stoðunum undan eftirlitsstofnunum í landinu það er umræða sem snýst um það hvar við finnum hið nýja jafnvægi í þessum efnum ég get ekki ímyndað mér ef menn horfa á forsendurnar sem lágu því til grundvallar að margar af þeim voru styrktar verulega hér á árinu tvö þúsund og níu og áfram beinlínis til að takast á við þann vanda sem þá var nýrisinn að menn ætli að halda því fram að við þurfum að halda úti þeirri miklu starfsemi sem verið hefur undanfarin ár reyndar mun það lítil áhrif hafa á afkomu ríkissjóðs hvort eð er vegna þess að flestar þessar stofnanir eru bornar uppi af sérstökum gjöldum til dæmis sem greidd eru af fjármálafyrirtækjum í landinu virðulegi forseti ég tel að hér í upphafi umræðunnar hafi verið komið inn á velflest verkefni sem ríkisstjórnin hefur nú þegar sett af stað en eðli málsins samkvæmt get ég ekki farið út í nein smáatriði þess máls sem ég hyggst mæla fyrir hér í upphafi nýs mánaðar ég get ekki rakið hér í neinum smáatriðum fjárlagafrumvarpið eða þær meginlínur í ríkisfjármálastefnunni sem ég hyggst þar kynna en í stjórnarsáttmálanum í fyrstu verkefnum ríkisstjórnarinnar og í þeirri umræðu sem hér fer fram í dag og margir ráðherrar eiga eftir að taka þátt í